Herr Minister Schmit! Frau Kommissarin! DAX Konzerne müssen ab dem nächsten Jahr eine Frauenquote von 30 aufweisen und der Umsetzungsgrad ist gar nicht so schlecht. Derzeit wird jeder vierte Aufsichtsratsposten in deutschen Großunternehmen von einer Frau besetzt exakt

Eine EU Quote für Frauen in Aufsichtsräten wird in der kommenden Woche im Beschäftigungsrat besprochen.

Aus meiner Sicht ist dieser Entwurf problematisch, weil die Festlegung einer rechtsverbindlichen Frauenquote nicht im Zuständigkeitsbereich der EU liegt und zumindest für einige Mitgliedsländer das Subsidiaritätsprinzip dabei missachtet wird. Gender Diversity hat positive Auswirkungen auf den Geschäftserfolg großer Unternehmen. Gerade in Deutschland lässt sich beobachten, dass Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil in den Gremien eine gute Performance an der Börse aufweisen.